Wir müssen jetzt verhindern, dass in der Öffentlichkeit das, was wir als Propaganda aus Großbritannien wahrnehmen, in Kontinentaleuropa greift. Es ist nicht wahr, dass es denjenigen, die Gelder in Pensionsfonds gegeben haben, massiv schadet. Da kann man dagegenhalten, vor allem, wenn Pensionsfonds langfristige Anlagestrategien verfolgen. Was natürlich sehr wichtig wäre, ist, dass das Geld nicht einfach in den EU Haushalt fließt, sondern tatsächlich denen zugutekommt, die zu Unrecht unter der Krise leiden, dass also in tatsächlich wachstumsfördernde Maßnahmen investiert wird. Dafür gibt es bereits Studien, dass dann der angeblich negative Effekt des Verlustes von Wirtschaftskraft ins Gegenteil gekehrt werden kann, nämlich sich sogar Wirtschaftswachstum aus der Finanztransaktionssteuer entwickeln kann und damit all diese Argumente, die wir, von der City of London gesteuert, hören, widerlegt wären.